Monsieur le Président, je tiens d'abord à féliciter le rapporteur pour sa position et je constate que le Parlement se trouve dans une juste position entre une Commission qui était très ambitieuse, un Conseil qui était, comme d'habitude, prudent, entre les climato sceptiques et les climato critiques,

Je me félicite bien entendu que nous soyons passés en première lecture et je n'ai pas bien compris les remarques de notre collègue, tout à l'heure, disant qu'il préférait les deuxièmes lectures. Et, deuxièmement, comme Saïd El Khadraoui, je déplore l'absence des limitateurs de vitesse, ce qui nous vaudra de continuer à être dépassés sur les autoroutes par les seuls véhicules qui ne respectent plus la limitation, à savoir les véhicules utilitaires légers.